Domnule președinte, dragi colegii, domnule comisar, doresc, în primul rând, să l felicit pe raportor, pe domnul Pieper, pentru obținerea acordului interinstituțional pe unul dintre cele mai importante dosare privind viitorul transportului aerian la nivel european. Companiile aeriene din Uniune se află în centrul unei rețele globale, care asigură conectarea Europei atât la nivel intern, cât și cu restul lumii. De aceea, este absolut necesar ca noi, legiuitorii, să protejăm sectorul aviației prin intermediul unor instrumente și mecanisme care să sancționeze practicile neloiale ale companiilor din statele terțe, dar care să asigure, totodată, și o conectivitate eficientă. Astfel de practici, așa cum este cazul subvențiilor acordate de stat, pot distorsiona grav concurența pe piața de transport aerian. În ceea ce privește activitatea de transport aerian la nivel European, aceasta trebuie să se desfășoare într un mediu caracterizat printr o competiție deschisă și loială, luând în considerare, însă, aspecte foarte importante, precum condițiile de muncă, standardele de calitate ale serviciilor, dar și protecția mediului. În final, în calitate de copreședinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului European, doresc să transmit un mesaj către companiile europene și să le atrag atenția asupra propriilor practici de business care le determină de multe ori să piardă în fața companiilor din statele terțe. Recomandarea mea este să nu mai facă rabat de la calitatea serviciilor pe care le oferă pentru un profit suplimentar în detrimentul intereselor pasagerilor și să mențină un raport calitate preț echilibrat. Europa trebuie să se mențină pe un loc fruntaș la nivel mondial atât în ceea ce privește calitatea serviciilor, cât și a standardelor de calitate, precum și în ceea ce privește siguranța pasagerilor și condițiile sociale oferite angajaților.